Poslední prezidentské volby, které proběhly v roce 2015 a kdy byl zvolen právě prezident Buhari, jsou hodnoceny jako nejtransparentnější za celé období tohoto demokratizačního procesu. Nicméně tím ten výčet pozitiv končí, protože pokud se opravdu podíváme, jak bohatá na nerostné bohatství je Nigérie a jak málo se tohoto bohatství dostává do společnosti, tak si myslím, že to je základní problém, který je v Nigérii vidět. Chtěl bych se rovněž vyjádřit k útoku na křesťany. Základní povinností každé vlády je zajistit ochranu života a bezpečí pro své občany. Pokud dochází k útoku na křesťany jenom z důvodu toho, jaké vyznávají náboženství, tak je to samozřejmě nepřijatelné a musíme to s plnou razancí odsoudit a já se připojuji ke svým kolegům, kteří již tak učinili. Pokud jde o Boko Haram musíme pomoci samozřejmě vládě, aby tuto situaci vyřešila. Je třeba vidět, že to základní vojenské úsilí opět spočívá na vládě Nigérie.